Weder die EU noch die Vereinen Nationen können da ohne die ausdrückliche Zustimmung Israels rechtlich aktiv werden. Wir machen uns als EU lächerlich, wenn wir mit Menschen verhandeln, die sich eine Terrororganisation zur Regierung gemacht haben, die jegliche Friedensverhandlungen verweigert oder mit Waffengewalt torpediert. Israel kann sich nur durch Gegengewalt oder schützende Zäune und Mauern wehren.

Für uns Europäer gilt unumstößlich Palästina und die Welt müssen den Staat Israel anerkennen. Ein Letztes Die Siedlungen stehen im C Bereich der Westbank.